Po drugie, chcę powiedzieć następującą rzecz powinniśmy działać szybko. Nie czekajmy na wybory nowego prezydenta 25 maja. W marcu na Radzie Europejskiej zatwierdźmy po raz kolejny ofertę w postaci aktualnie wynegocjowanej umowy stowarzyszeniowej. Nie musimy czekać, zróbmy to w ciągu najbliższego miesiąca. Po trzecie, jakkolwiek kompromisowy zapis artykułu 22 mówi o artykule 49, ale uważam, że wersja wcześniejsza, którą proponowała Europejska Partia Ludowa jest dużo lepsza, ponieważ ludzie na Ukrainie oczekują na jasne, nieotoczone wątpliwościami stwierdzenie, że mają prawo, szansę i polityczną możliwość bycia kiedyś członkami Unii Europejskiej.

pod ciężarem braku pieniędzy, biedy i kryzysu gospodarczego. I po piąte, patrząc na pana Beldera, którego tutaj już nie ma, ale chcę powiedzieć już wszystkim tym z tamtej strony sali, którzy mówią, że Unia była nieskuteczna Panowie puknijcie się w swoje własne piersi, ponieważ Wy nie chcecie silnej polityki zagranicznej, to Wy nie chcecie, żeby Unia była poważnym graczem międzynarodowym i następnie wychodzicie tutaj i krytykujecie Unię Europejską. Posłuchajcie pana Beldera, który powiedział jedną rzecz jestem dumny z tego, co zrobiła Unia Europejska. Bądźcie dumni i nie przeszkadzajcie Unii w budowie wspólnej polityki zagranicznej, bowiem chcecie, żeby biegacz wygrał z Usainem Boltem na 100 metrów mając związane nogi. I Wy chcecie związać nogi i oczekujecie skuteczności.